21. Jahrhunderts, und genau deshalb ist es so erschreckend, welche Lücken und welche Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten der EU bestehen, wenn es um den Schutz von Verbraucherinformationen geht. Seit mehreren Jahren wird über die Datenschutzrichtlinie parallel zur allgemeinen Datenschutzverordnung verhandelt. Ich freue mich, dass durch den Druck der Zivilgesellschaft, der Experten, aber auch meiner Fraktion fundamentale Verbesserungen erreicht wurden.

Die Datenschutzverordnung schützt aber die Daten europäischer Bürger grenzüberschreitend.

Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit meinem Kollegen, Herrn Jan Philipp Albrecht, für seine Arbeit herzlich danken, ohne die das nicht möglich gewesen wäre.